Zavedenie schengenského priestoru patrí podľa obyvateľov členských štátov Európskej únie medzi náš najväčší úspech.

A práve teraz, v čase keď potrebujeme ukázať našim občanom, že sme pripravení na hlbšiu spoluprácu, že hlbšia spolupráca Európsku úniu posilní a posunie nás ďalej dopredu, práve teraz prichádza Rada s návrhom, ktorý je pre nás absolútne neakceptovateľný. Kontroly, ktoré bude možné zaviesť na obdobie šiestich mesiacov a ešte ich navyše aj obnovovať tak, že budú môcť trvať až 2 roky, sú pre nás jednoducho neprijateľné.

Navyše si myslíme, že je to kontraproduktívne, keďže ide o priamy útok na záruky voľného cestovania a slobody pohybu. A už len záverom podotknem, že stále viac a viac a častejšie sa opakuje, že Rada robí takéto rozhodnutia bez spolupráce s Európskym parlamentom, bez toho aby spolupracovala dobre aj s Európskou komisiou.